Dennoch leidet die Bevölkerung bekanntlich unter den Folgen jahrelanger Misswirtschaft. Seit Jahrzehnten schafft es das Land nicht, die Öleinnahmen in eine nachhaltige Entwicklung und in den Ausbau der Infrastrukturen zu stecken.

Verstaatlichung der Banken, Enteignung und vorübergehende Schließung von Lebensmittelgeschäften werden aber wahrscheinlich den drohenden Inflationsgalopp nicht lange aufhalten können. Chávez betreibt eben eine dirigistische, eine realsozialistische Wirtschaftspolitik, wie sie auch unter anderen autoritären Regimen besteht, die zweifellos zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Eine Verschärfung der Lage steht wahrscheinlich noch bevor, dann nämlich, wenn die Lebensmittelhersteller, die seit Jahren zu festgesetzten, unwirtschaftlichen Preisen produzieren sollen, womöglich irgendwann einmal den Aufstand proben. Kritikwürdig ist meines Erachtens auch, dass Chávez in dieser prekären Situation, in der die Bevölkerung unter Stromausfällen, Wassermangel und desolater Wirtschaftslage leidet, für über 70 Millionen US Dollar Waffen für die Nationalgarde eingekauft hat. Gerade im Zusammenhang mit den nach wie vor anhaltenden Protesten nach der Schließung eines regierungskritischen Senders, bei denen es immer wieder zu schweren Zusammenstößen von Studenten und Oppositionellen mit Sicherheitskräften kommt, lässt dies nichts Gutes erahnen. Nachdem die Menschenrechte wie wir ja alle übereinstimmen für die Europäische Union ein besonderes Anliegen sind, müssen wir bemüht sein, zu helfen. Es gilt allerdings, nicht nur gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, sondern auch nach Möglichkeiten zu suchen, die Lebenssituation der Bevölkerung Venezuelas zu verbessern, ohne sich direkt in die innerstaatlichen Angelegenheiten einzumischen. Dazu ist viel diplomatisches Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt. Ich hoffe, dass die Europäische Union dazu in der Lage ist.